Hvala, podpredsednik. Gospod Pavšič. Jaz, jaz sem rekel, ne, jaz ne morem trditi, da so to dejstva. Saj normalno. Nekdo stopi do tebe, ti nekaj pove, boš preveril. Kako naj jaz to preverim? Zato pa je preiskovalna komisija. Ker verjemite, če bi pa nekdo prišel, ne, k meni z računom, z naročilnico, z dokazom, bi pa jaz šel takoj na policijo in to prijavil. Ne. Ampak ti, če imaš dokaze, ne rabiš preiskovalne komisije . In pa druga zadeva. Ne banalizirati teh kosil. Pri Jankoviću jih je bilo v dveh letih za sto trideset tisoč evrov. Pri Jankoviću jih je bilo v dveh letih za sto trideset tisoč evrov. Jaz upam, da se bo to preverilo.